Deshalb ist die Kernfrage Wird es auf internationaler Ebene gelingen, die multilateralen Verträge voranzutreiben und zu einem Abschluss zu kommen?

Und sollten wir tatsächlich scheitern, dann ist eine Post Doha Agenda notwendig.